Niepokojący trend zmniejszania się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się jest zdecydowanie tematem, który należy nagłaśniać i podtrzymywać. Tym bardziej że Unia Europejska jest największym dawcą pomocy rozwojowej, poprzez którą wartości takie jak demokracja, dobre rządy czy prawa podstawowe są promowane w krajach partnerskich. Ważne jest, aby rządy, partie polityczne i administracja w krajach rozwijających się, zamiast wprowadzać ograniczenia dla takich organizacji i prześladować obrońców praw człowieka, potrafiły efektywnie z nimi współpracować. Dlatego kluczowe znaczenie ma propagowanie inicjatyw na rzecz ściślejszego dialogu między stroną rządową i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami władz lokalnych oraz sektorem prywatnym. Mam nadzieję, że problem zmniejszającej się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego zostanie włączony do głównego nurtu działań polityki zagranicznej Unii Europejskiej.